à vérifier qu'il en est de même dans chacun des États membres de l'Union européenne, car nous savons à quel point l'indépendance de l'autorité statistique est importante pour la crédibilité des politiques qui sont menées. De la même manière, l'indépendance des statisticiens eux mêmes doit être préservée. De quoi parle t on ici? Parce qu'en réalité, chacun le sait, il y a derrière ce débat une volonté de mettre en cause ce qui se passe en Grèce autour de M.

Manifestement, je crois que ce n'est pas le cas. Considère t on alors que le gouvernement grec devrait intervenir dans une affaire de justice? Je serais étonnée que cette assemblée veuille aller en ce sens, tant elle est attachée, me semble t il, aussi bien à l'indépendance des offices de statistiques qu'à la justice. Or, je note qu'en juin dernier, le président Tsipras lui même a dit qu'il reconnaissait la qualité des données statistiques fournies par M.